Die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht müsste eigentlich jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete deutlich interessieren. Warum? Wir machen hier in einem ausgefeilten Prozedere, derzeit zwar meistens mit nur mehr einer Lesung im Parlament, aber mit ausführlichen Beratungen in den Ausschüssen, unter Berücksichtigung verschiedenster Stellungnahmen, mit einer Kontaktaufnahme mit dem Rat, Verhandlungen mit dem Rat, mit Kompromissen und Beschlussfassung im Europäischen Parlament Regeln, die für die gesamte Europäische Union gelten oder gelten sollen. Um dieses sollen geht es jetzt.

Ich könnte Ihnen verschiedenste Beispiele aufzählen. Wichtig ist in diesem Prozess, dass wir auf die Nichtumsetzung, falsche Umsetzung, mangelhafte Umsetzung oder auf die Nichtkontrolle hinweisen. Eine wichtige Rolle spielt hier der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin, die sich

Hier kommen wir zu einem kritischen Punkt, den der Rechtsausschuss und mein Bericht sehr deutlich kritisieren. Die Kommission hat vor einigen Jahren die Praxis des sogenannten EU Pilot eingeführt, eines Pilotprojektes, das im Wesentlichen zum Ziel hat, möglichst wenige Verstoßverfahren gegen Mitgliedstaaten durchzuführen.

Aber wenn der Beschwerdeführer von der Kommission nichts anderes hört, als Ihre Beschwerde ist bei mir eingegangen und dann ewig lange nichts mehr, wenn er selber keinen Zugang zu dem Wissen über den Fortgang des von ihm eingemahnten Nichtumsetzungsprozesses hat, dann ist etwas faul im Staate Dänemark. So kann das keinesfalls gehen. Wir fordern deswegen die Kommission auf, nicht soft law zu benutzen, sondern im Einklang mit dem Artikel 298 der Verträge eine Kodifizierung, ein geregeltes Verfahren einzuführen, das die Rechte des Beschwerdeführers letzten Endes respektiert und ernst nimmt. Denn die Bürgerinnern und Bürger sollen für uns im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.